Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Comisarios, Señorías, los ciudadanos europeos piden unidad institucional y claridad en el proyecto europeo. En un momento de crisis la Unión debe ser referente de futuro, no un chivo expiatorio para las culpas nacionales. Este quinto marco financiero de la Unión ha nacido bajo el signo de la cooperación. Bajo el impuso político del Parlamento Europeo, 14 de los 27 Comisarios han comparecido ante esta Cámara y fruto de esa estrecha colaboración es la propuesta, que incorpora la mayor parte de los objetivos, políticos y presupuestarios del Parlamento. Lamentamos, sin embargo, que este aumento del 5 de los recursos totales solicitado por los diputados no haya sido recogido por la Comisión. Esta práctica congelación de los recursos financieros nos va a dejar sin margen posible de negociación con el Consejo si este rechaza finalmente la propuesta de la Comisión y reduce los recursos. En ese momento la distancia entre la posición del Parlamento y la del Consejo se hará demasiado grande para encontrar un acuerdo.

La Comisión ha hecho un enorme esfuerzo para cubrir objetivos de gasto muy ambiciosos con recursos escasos. Valoramos positivamente el esfuerzo en cohesión, en las nuevas redes transeuropeas, en la eficiencia energética, en la inmigración, en los recursos propios y en la investigación, principalmente. Lamentamos que la política agrícola común sea la única política que pierde en términos netos para que el resto de las políticas comunitarias ganen. Deben ustedes calmar las preocupaciones legítimas de los diputados comprometidos con la agricultura. En general, sin embargo, la propuesta Barroso es una apuesta por un presupuesto moderno, innovador y abierto a la participación de los nuevos instrumentos financieros. Les damos un margen de confianza y de colaboración, aunque auguramos unas negociaciones muy difíciles.